Das Europäische Parlament zeigt gemeinsam mit der Kommission seine Stärke im Interesse der Kinder Europas.

Der Schutz von Kindern muss in unserer politischen Arbeit Priorität haben.

Auf diesem exzellenten Bericht und auf der kommenden Richtlinie aufbauend, müssen wir die nächsten Schritte ins Auge fassen und sie noch vor den grausamen Taten einsetzen, also den präventiven Bereich stärken. Ich spreche gezielt die mediale Darstellung von Kindern an Dort, wo durch suggestive und laszive Posen Kinder als Sexualobjekte dargestellt werden.

Wir müssen zukünftig die eindeutig sinkende Schwelle der Akzeptanz wieder anheben, denn was unsere Kinder berührt, erfordert maximalen Schutz.

Medien dürfen dem keinen Vorschub leisten, dass pädophil vorbelastete Menschen eine derartige Publizität als Aufforderung verstehen. In diesem Sinne Weiter so in diesem gemeinsamen Kampf von Kommission und Parlament!